Señor presidente, comisario Timmermans, el G20 no es una estructura formalizada ni actúa con personalidad jurídica única en la comunidad internacional la Unión Europea, sí, y está representada en el G20 no solo por la Comisión, sino por hasta cinco Estados miembros de la Unión Europea. Y sería muy bueno que no hubiese ninguna cacofonía, sino unidad de posición para plantar cara al populista en jefe, que retira a los Estados Unidos del pacto contra el cambio climático y para exigir una lucha sin cuartel contra la elusión, la evasión y, por supuesto, los paraísos fiscales, que combata la globalización de la desigualdad exasperante pero, sobre todo, para exigir una respuesta global al desafío de las migraciones. Y, para eso, sería muy bueno que la Unión Europea honrase el Tratado de Lisboa y el compromiso y mandato de la solidaridad entre los Estados miembros que no dejase sola a Italia y abandonada a su suerte y que estableciese, de una vez, vías legales y visados humanitarios para que los desesperados de la Tierra tuviesen una oportunidad de intentar alcanzar Europa sin abandonarse a las mafias ni perder la vida en el intento.